Wenn Sie in dieser Auseinandersetzung gut dastehen wollen, Herr Kommissionspräsident, dann dürfen Sie das, was im Moment in Ungarn passiert, nicht zulassen. Ich frage Sie, warum die Kommission so lax mit dem ungarischen Mediengesetz umgeht. Es verstößt in allen seinen Bereichen gegen Grundsätze, die in Europa und darüber hinaus gelten. Wir haben uns eine Rechtsexpertise erstellen lassen. Ein Überblick Das Gesetz verstößt gegen die Kopenhagener Kriterien, die Helsinki Schlussakte, die Richtlinie über audiovisuelle Medien, die Europäische Menschenrechtskonvention, die Unesco Konvention, die die Medien betrifft, den Vertrag von Lissabon, die EU Grundrechtecharta.

Ich frage Sie Wann intervenieren Sie angemessen in Ungarn? Wie sieht der Zeitplan aus? Warum gibt es noch kein Vertragsverletzungsverfahren? Meine Kritik ist auch gedeckt durch existierende Rechtsprechung in diesem Bereich.